frú forseti ég vil bara segja að mál háttvirts þingmanns veldur mér miklum vonbrigðum að háttvirtum þingmanni finnist það allt í lagi að ráðherrar séu að skuldbinda íslenska þjóð með þeim hætti sem verið hefur að gera núna að undanförnu undirskrift árna mathiesens bréfaskriftir hæstvirtur fjármálaráðherra bréfaskriftir björgvin g sigurðssonar einmitt á fjárlaganefndarfundi í gær að þar er þróunin í efa og fullyrt að þetta væri ekki góð stjórnsýsla og dregið í efa að þetta væri eðlilega að staðið ég tel að það alvarlegasta sem nú hafi verið að gerast sé hvernig ríkisstjórnin og sem háttvirtur þingmaður árni páll árnason er að verja kemur fram og er að blekkja íslenska þjóð varðandi þá miklu erfiðleika sem við stöndum frammi fyrir og krefjast þess að hún bara bíði og hlusti og taki á móti því sem yfir hana verður látið dynja líka í skuldbindingum til næstu ára þannig að ég er fyrir miklum vonbrigðum með það varðandi síðan evrópusambandið vil ég einmitt benda á þetta er það evrópusambandinu að kenna að bankarnir voru einkavæddir og að þeir fóru í útrás í skjóli hvaða laga voru þessir icesave reikningar stofnaðir í bretlandi þeir voru einmitt stofnaðir í skjóli e e s samningsins og evrópusambandsins að þar væri hægt að stofna til innlánsreikninga skuldbindinga upp á hundruð milljarða króna með ábyrgð íslensks almennings ég frábið mér að við séum aðilar að slíkum samningum sem heimila að hægt sé að skuldsetja íslenskan almenning fyrir hundruð milljarða króna ef þetta er það sem yfir okkur á að dynja